Poštovana predsjedavajuća, Europski parlament mora jasno predstaviti svoje prioritete o budućim odnosima s Ujedinjenom Kraljevinom. Je li moguće postići sporazum do kraja ove godine? Kakav sporazum? Treba naglašavati da nijedna zemlja izvan Unije ne može uživati ista prava kao članica. Pregovori se zasnivaju na četiri temeljne slobode, a dobrobit i prava građana Europske unije u Ujedinjenoj Kraljevini i obratno moraju ostati u fokusu. U kontekstu vanjskih poslova i obrane nadam se da će Ujedinjena Kraljevina kao stalna članica Vijeća sigurnosti NATO a nastaviti dijeliti s nama ciljeva i vrijednosti. Isto se odnosi na zajedničke civilno vojne misije, usklađenost sankcija, sporazum s Iranom te sporazume o kontroli oružja i neširenju nuklearnog oružja. Nadam se da ćemo kao Europska unija i tijekom ovih pregovora zadržati jedinstvo, uspješno postignuto u pregovorima o izlasku. Hvala još jednom britanskim kolegama na dugogodišnjem radu i njihovom velikom doprinosu europskim standardima koji su našim građanima poboljšali kvalitetu života.